virðulegi forseti góðir landsmenn í búsáhaldabyltingunni ríkti mikil bjartsýni um að hrunið hefði skapað einstakt tækifæri til að bylta bæta samfélag sem leiddi yfir ekki eitt stærsta bankahrun sögunnar mörg okkar báru þá von í brjóti að hrunið mundi færa okkur réttlátara samfélag meiri jöfnuð og aukið lýðræði fólk fengi að njóta sannmælis í stað þess að þurfa að treysta á fjölskylduna flokkinn og vini og um vegsemd og virðingu meiri jöfnuður yrði milli þeirra sem af ýmsum ástæðum standa höllum fæti og hinna sem hafa haft betri forsendum til að ná veraldlegum árangri í lífinu lýðræðislegri skoðanaskipti eru að veruleika en forsenda þess er að fólki sé ekki refsað markvisst fyrir að tjá hugmyndir sínar um lausnir og óskir um nýtt samfélag nú eru rúm tvö ár frá búsáhaldabyltingunni og bölsýni hefur tekið við af bjartsýni hjá mörgum þeirra sem nú standa hér fyrir utan þinghúsið og berja potta og pönnur mörg finnst endurreisnin hafa falið í sér uppbyggingu þess sem var en ekki umbyltingu kerfisins og endurnýjun meðal þeirra sem fara með völdin í samfélaginu umbylting sem hefði tryggt að þeir sem standa höllum fæti vegna atvinnumissis veikinda og eignabruna yrðu ekki helstu fórnarlömb fjármálakreppunnar röng efnahagsstefna alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá hruni hefur kostað mörg þúsund manns vinnuna og aleiguna

hávær krafa hefur verið uppi um að eignatilfærslan frá þeim sem skuldsettu sig á röngum tíma til þeirra sem hafa safnað auði í skjóli innstæðutryggingar og verðtryggingar verið leiðrétt aðgerðir sem gripið hefur verið til breyta litlu fyrir venjulegt fólk sem orðið hefur fyrir eignabruna nú er aftur farið að bera á því að fólk forðist að taka þátt í skoðanaskiptum í fjölmiðlum sem eru oftar en ekki hápólitískir frú forseti hvað fór úrskeiðis eftir hrun hvers vegna tókst ekki að umbylta óréttlætinu ójöfnuðinum og ófrelsinu jú allt margir eyddu kröftum sínum í eiginhagsmunabaráttu bæði hér inni á þingi og úti í samfélaginu í stað þess að berjast fyrir því að spilin yrðu stokkuð og gefið upp á nýtt við íslendingar erum treg til að skipta þjóðarkökunni upp á nýtt og höldum sem lengst í vonina um að hægt sé að stækka kökuna eða bjóða upp á nýtt kerfi með því að taka ekki á óréttlátri skiptingu þjóðarkökunnar lokum við augunum fyrir því að núverandi skipting kökunnar hefur búið til sigurvegara og tapara við vonumst til að eignatilfærsla hrunsins lagist með því að bjóða upp á fleiri valkosti við að fjármagna fasteignakaup og með því að opna leið fyrir þá sem afar selt sig út úr kvótakerfinu inn aftur auður margra á íslandi er tilkominn vegna þess að þeir voru sigurvegarar í einhverju kerfi frú forseti afar brýnt er að mótuð verði ný efnahagsstefna sem hefur það að markmiði að skapa atvinnu og velferð grípa þarf til aðgerða sem eru atvinnuskapandi og létta byrðar venjulegs fólks eftir hrun hefur tekist að létta skattbyrði þeirra sem eru með lægstu tekjurnar en skattbyrði annarra hópa og þá sérstaklega millitekjuhópsins hefur verið þyngd verulega vandamál þeirra sem eru með lágar tekjur eru hins vegar tekjutengingar bótakerfisins sem verður að afnema og við eigum að nota skattkerfið í ríkara mæli til að jafna tekjur milli hópa fjármagna þarf lækkun persónuafsláttar tryggingagjalds og virðisaukaskatts með því að skattleggja útstreymi fjármagns þegar við afléttum gjaldeyrishöftunum og með skatti á tekjuauka útflutningsfyrirtækja af allt lágu gengi krónunnar fjörutíu prósent af eignum lífeyrissjóðanna er ógreiddur tekjuskattur og útsvar ávöxtun lífeyrissjóðanna er óviðunandi og því ber að skattleggja iðgjaldagreiðslur ríki og sveitarfélög fá þá fjármagn til að efla velferðarþjónustuna almannatryggingakerfið og til að byggja sjúkrahús og skóla snúa verður ofan af eignatilfærslunni með afnámi verðtryggingar og upptöku nýs eða annars gjaldmiðils á mismunandi skiptigengi kæru íslendingar horfum fram á veginn og berjumst fyrir sameiginlegum hagsmunum okkar